Seit den Kommunalwahlen im Juni hat es schwere Rückschritte beim Menschenrechtsschutz und beim Demokratisierungsprozess in Kambodscha gegeben. Die Situation eskalierte im August mit der Verhaftung des Oppositionsführers Kem Sokha, mit Attacken gegen unabhängige Medien und auf die Zivilgesellschaft. Diese Entwicklungen müssen vor dem Hintergrund der im Juli 2018 anstehenden Wahlen gesehen werden. Es ist zu befürchten, dass sich die Situation noch weiter verschlechtert.

Die EU muss konsequent und mit hoher Aufmerksamkeit die erheblichen Menschenrechtsverletzungen adressieren. Die EU unterstützt die kambodschanische Regierung durch Handelsvorteile. Sollten die Repressionen anhalten, muss die EU ihre Handelsbeziehungen mit Kambodscha überdenken.